Přes všechnu složitost bychom se neměli nechat ovlivňovat historicky vzniklými předsudky. Události v Turecku v poslední době jsou bezesporu záležitostmi, které jsou nepřijatelné v pojetí evropských demokratických principů. O to více bychom měli zesílit jednání s představiteli Turecka.

Samozřejmě nemůže být tato pozice zneužívána. Pokud však povedeme otevřený a zásadový dialog s představiteli Turecka, může to být právě cesta k zlepšení chápání demokratických pravidel. Ekonomický rozvoj Turecka v posledních letech je skutečně obdivuhodný a jeho průmysl se stává v mnoha oblastech významným partnerem evropských firem. Je proto důležité, aby tyto hospodářské vztahy odpovídaly i politickým vztahům Evropské unie s jasným výhledem do budoucna. Pokud Turecko má skutečně zájem o vstup do Evropské unie, tak nemůže činit kroky, jako jsme zažili v poslední době. Z mnoha důvodů velmi podporuji další proces přibližování Turecka Evropské unii.